Madame la Présidente, que ne ferait on pas pour les beaux yeux de pays où le salaire mensuel moyen tourne autour de 400 euros! Voici la seule explication à l'insistance de la Commission sur l'élargissement à l'Albanie et à la Macédoine du Nord.

Infiltré par l'islam radical, ce pays majoritairement musulman fait partie de la région d'Europe dotée de la plus forte concentration de djihadistes. La mosquée de Namazgâh, financée par la Turquie pour devenir la plus grande des Balkans, témoigne, quant à elle, de l'emprise d'Erdogan. Le pays est, du reste, gangréné par les trafics en tous genres, Transparency International ayant d'ailleurs dégradé son indice de corruption. Pas plus que la Macédoine du Nord l'Albanie n'a donc vocation européenne.

En Macédoine, la participation ridiculement basse au référendum sur l'accord de Prespa et l'adhésion à l'Union européenne démontre que non. Ayons donc le courage de fermer définitivement le chapitre de l'élargissement et des milliards d'euros scandaleusement déversés au titre de l'aide à la préadhésion.